Pane předsedající, v současné době, kdy přetrvává hospodářská a finanční krize a bankovní instituce mají doslova odpor k riziku, dochází k problémům v oblasti poskytování úvěrů. Finanční instituce mají problémy s likviditou a dochází k omezování prostředků zainteresovaným stranám, které realizují příslušné projekty. Souhlasím proto s tím, že možnost využít nástrojů sdílení rizika ve spolupráci s Evropskou investiční bankou zajistí lepší přístup k finančním prostředkům a částečně vyřeší problém s likviditou, což by mělo v krátkodobém horizontu umožnit pokračování provádění programů politiky soudržnosti. Obávám se ale, že v případě států, které mají značné problémy s finanční stabilitou a nejsou schopné s náležitou pečlivostí zachytit průběh realizace projektů, není pravděpodobné, že pomoc v této podobě bude mít okamžitý, pozitivní efekt na zvýšení ekonomického růstu a zvýšení zaměstnanosti v těchto státech.